ég velti fyrir mér hvort fulltrúar minnihlutaflokkanna hér á þingi telji að þetta auki virðingu alþingis sem mörgum hefur svo verið annt um ég held ég fari rétt með það að sá forsætisráðherra sem nú situr sé sá forsætisráðherra sem oftast hefur mætt hér í þingsal að svara fyrirspurnum

að það sé rétt